obywatele Zielonej Wyspy, poparli traktat, jest to, co uzyskali w międzyczasie od Unii Europejskiej. Irlandia zagwarantowała sobie i wszystkim krajom członkowskim własnego, narodowego komisarza. Za to właśnie należy dziękować Irlandii. Unia zagwarantowała również, że nie będzie się wtrącać do podatków w Irlandii. I za to dziękujemy Dublinowi.

Wreszcie Bruksela obiecała, że nie będzie wtrącać się do ustawodawstwa Republiki Irlandii dotyczącego spraw moralno obyczajowych, w tym ochrony życia dzieci poczętych. Tej skuteczności negocjacyjnej należy pogratulować irlandzkiemu rządowi i irlandzkiemu narodowi. A swoją drogą zabawna jest radość tych, którzy cieszą się z wyniku referendum w Irlandii.